A teraz kilka słów do Pana, Panie Premierze. Mówił Pan o wartościach, o ich wadze w naszym życiu. Ja z ogromnym uznaniem patrzyłem na demonstrację zwierzchników szwedzkich wspólnot religijnych w styczniu w Sztokholmie, którzy upominali się o prawo, właściwie o obowiązek udzielania azylu chrześcijańskim konwertytom, którym niestety władze szwedzkie odmawiają schronienia. Wymieniał Pan różne patologie, które zagrażają wolności w Europie, nie mówił Pan ani słowa o pogardzie i nienawiści antychrześcijańskiej. A naprawdę, ile trzeba pogardy dla chrześcijaństwa, żeby odmawiać ludziom schronienia, którzy w swoim kraju za to, że przyjęli religijne dziedzictwo Europy, z zasady zagrożeni są śmiercią?